Parliamo della libera circolazione dei cittadini senza controlli alle frontiere interne, ma anche di rafforzamento alla lotta contro la criminalità organizzata, con controlli alle frontiere esterne. Bene, il funzionamento di Schengen è strettamente legato a dei punti basilari, ovvero la fiducia reciproca tra gli Stati membri, la cooperazione, lo scambio di informazioni, elementi tutti che sono stati messi duramente alla prova dagli ingenti flussi migratori degli ultimi anni, con la conseguenza, da un lato, di arrivare all'insano binomio tra migrazioni e terrorismo e, dall'altro, di vedere soli e in difficoltà i paesi di frontiera, messi anche sotto accusa. Le debolezze dello spazio Schengen sono allora le debolezze dell'intera Unione europea ed è quanto mai vitale trovare tra tutti gli Stati membri una volontà politica per rinsaldare il progetto europeo, in modo tale da arrivare ad una reale cooperazione tra tutti gli Stati membri e soprattutto per arrivare ad un'equa ripartizione delle responsabilità, tutelando la libertà dei cittadini, da un lato, la sicurezza, dall'altro, e non